sem erum að horfa á sem eru þarna að fara forgörðum sem er auðvitað ákaflega dapurt að fylgjast með

og afföll af þessari stærðargráðu hafa auðvitað mikil áhrif á stofn sem við erum að reyna að takmarka veiðar úr og þannig getur þetta haft veruleg áhrif á afkomu þessara veiða og uppbyggingu þessa stofn ef eitthvert framhald yrði á þessari þróun það má ekki gera lítið úr áhrifum á umhverfið það er auðvitað eins og við höfum orðið vitni að alveg gríðarlegt og alveg ljóst að þetta umhverfi sem þarna er undir getur ekki borið annað eins ástand og við urðum fyrir hér síðastliðinn vetur það er auðvitað verið að reyna að grípa til þeirra aðgerða og undirbúnings sem mögulegur er til að bregðast við þessu og

mál hérna eða sem sagt það var tekið til umfjöllunar mál sem fjallar um það að auka fjármagnið í þessar rannsóknir og í þessa vöktun og það mál hefur nú verið afgreitt frá atvinnuveganefnd til annarrar umræðu og ég vona að afgreiðslu þess máls ljúki hér á næstu dögum það var um það enginn ágreiningur í nefndinni sem sýnir okkur það að þetta er auðvitað bara þverpólitískt mál og við deilum öll miklum áhyggjum af þeirri þróun sem þarna kann að verða það er mikill kostnaður sem fylgir þessum mögulegu aðgerðum sem þarf að fara í

máli hæstvirts ráðherra og geta þá brugðist við ef á þarf að halda mesti kostnaðurinn er auðvitað sá að þetta endurtaki sig það er eitthvað sem er miklu fórnandi fyrir að gerist ekki hvort sem verður farið í að loka firðinum eða hvort mælingarbúnaði eða hvaða aðgerðir verður gripið til þá er kostnaður við það eflaust lítill í fjárhagslegum samanburði við það tjón sem þarna getur orðið við verðum helst að leita allra leiða til að þetta endurtaki sig ekki og neyðarúrræðið verður auðvitað það að hreinlega heimila veiðar þarna reyna að bregðast við því að bjarga þarna verðmætum áður en illa færi ef til kæmi að síldin leitaði í miklu magni inn á fjörðinn við þær aðstæður sem eru þar uppi nú ég fagna því að hæstvirtur ráðherra er greinilega með sérfræðingum og þessum vöktunarhóp að vinna skipulega að þessu máli það leggjast greinilega allir á eitt um að við þetta megi fá sem farsælasta lausn og fullyrði það að í þinginu eins og innan atvinnuveganefndar er mikill samhljómur